A kereskedelmi hiány ilyen mértékű növekedése fenntarthatatlan.

A gazdasági világválság hatására jelentősen lecsökkent ez a kereskedelmi hiány, de a megmaradt kereskedelmi hiánynak a fele, szinte a teljes egésze 2009 első felében a Kínával szemben fennálló kereskedelmi hiányunkkal egyenlő. Nemrég olvastam egy amerikai szerző könyvét, amely a következő példát írja le. Az Európa partjainál kifogott halat lefagyasztják, majd Kínába szállítják hajóval. Ott kiolvasztják, kicsontozzák, majd újra lefagyasztják és hajóval visszahozzák Európába, azért mert Kínában annyival olcsóbbak a munkabérek, hogy megéri óriási energiafelhasználással fagyasztani, szállítani, fagyasztani és megint szállítani a halat Európába. Minden egyes megszűnt európai munkahely mögött sok száz kiló CO 2 kibocsátás növekedése áll. A mostani kereskedelmi rendszer ösztönzi a CO 2 kibocsátás növekedését.

Kína Kiotó aláírása óta háromszorosára növelte a CO 2 kibocsátását azért, mert ehhez semmilyen szankció nem kapcsolódik. Az új WTO szabályok csak akkor elfogadhatók, ha klímavédelmi szempontok is beépülnek ebbe.